Doamnă președintă, stimați colegi, în luna septembrie, Guvernul României și Confederația Sindicală Meridian, una dintre cele mai mari confederații sindicale europene, au dat publicității o declarație comună despre necesitatea unei tranziții energetice juste în Valea Jiului și în alte regiuni miniere carbonifere din Uniunea Europeană. Documentul cere Comisiei Europene prelungirea dincolo de data de 31 decembrie 2018 a cadrului legal asigurat privind acordarea ajutoarelor de stat pentru producția de cărbune. Încetarea activităților în minele de cărbune nu se poate face decât cu îndeplinirea strictă a obligațiilor pe care unitățile miniere le au față de salariați și de comunitate, dar și a celor legate de protecția mediului înconjurător. Astfel, pentru a evita o criză majoră în zone precum Valea Jiului, pe multiple planuri, de la cel social la cel ecologic este necesară o prelungire a cadrului juridic numărul 787 din 2010 al Consiliului European. Măsura cerută are avizul Comitetului Economic și Social European și nu intră în contradicție nici cu obiectivul Comisiei Europene.